Před lety to byl skandál s koňským masem, který vyvolal v Evropě pobouření a obrátil pozornost k nekalým praktikám a podvodům v potravinářském řetězci. Byla přijata nejrůznější opatření a spotřebitelé byli ujišťováni, že je situace pod kontrolou, mechanismy dohledu byly posíleny a fungují. Nyní tedy víme o selhání brazilské strany, kdy po léta bylo z Brazílie exportováno nevyhovující maso. Je proto zcela namístě se ptát, a proto jsem také podpořila iniciativu paní kolegyně Smolkové, jaká opatření Evropská komise podniká k tomu, aby bylo zaručeno, že k zákazníkům se dostane pouze maso, které nebude pochybné kvality, ať je produkováno v EU, nebo dováženo ze třetích zemí. Hovoříme li o jednotném trhu a o tom, co občany Evropské unie skutečně zajímá, pak jsou to právě odpovědi na tyto otázky, a já Vám za ně, pane komisaři, děkuji.